Je fais partie des 40 de Belges dont le français est la langue maternelle.

Quand il est devenu ministre, il a dit Cela doit changer.

C'est le taux le plus élevé au monde. Il a fallu les quotas.

Observation générale je remercie tous les collègues qui ont, de manière générale, apprécié le rapport. J'espère qu'il sera voté demain, car il s'agit bien de parler et de se focaliser sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout sur les inégalités, en essayant de les réduire de manière plus rapide que c'est le cas aujourd'hui.